Même si tout n'est pas résolu, nos efforts de gestion et de contrôle des pêches ont permis qu'en 2012, par exemple, 61 des stocks de l'Atlantique Nord Est atteignent le RMD. Mais comment diffuser ce modèle de gestion vertueux pour que nos efforts ne soient pas noyés dans l'océan? Les accords de pêche, comme ceux de la Mauritanie, participent de la réponse en constituant un outil de diffusion des politiques de l'Union européenne. Un bon accord de pêche de l'Union avec un pays tiers doit répondre à quatre conditions.

Dans un contexte mondial où certains États se livrent à une véritable ruée vers l'or bleu, où les pavillons de complaisance côtoient d'autres navires maquillés aux couleurs des États côtiers dans une même logique de surexploitation des hommes et de la ressource halieutique dépouillant de leur richesse alimentaire les États les plus pauvres, les accords de pêche européens peuvent, plus que jamais, constituer une référence mais aussi